Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Kleine und mittlere Unternehmen das ist ja schon vielfach gesagt worden profitieren vor allem von Regeln, die für alle in gleicher Weise gelten.

Denn kleine und mittlere Unternehmen haben Interessen, die so allgemein sind, dass sie leider individuell nicht vertreten werden. Es gibt da viele Beispiele Zugang zu Drittstaaten, Zugang zu Finanzierung oder auch die europäische Normung. Deswegen haben wir versucht, mit der Verbraucherrechte Richtlinie kleinen und mittleren Unternehmen, die digital unterwegs sind, die auf neuen Märkten arbeiten wollen, mit der Vollharmonisierung Regeln zu geben, die sie von einem Standort in Europa den gesamten Binnenmarkt beliefern lassen.